Această rezoluție este una care marchează un debut. Este prima rezoluție care sancționează o comunicare prin internet, un site în care se ia, în termeni xenofobi, atitudine împotriva cetățenilor europeni și este prima rezoluție care sancționează un guvern. Și pentru mine este regretabil și vreau să subliniez că este vorba de un guvern de coaliție, este un guvern format din creștin democrați și liberali faptul că se tolerează acest lucru. Însă nu aș dori să folosim această chestiune politică pentru o dezbatere antagonistă între grupuri. Dacă există o anume responsabilitate, ea se împarte, subliniez, între creștin democrați și liberali și cred că va trebui ca, prin campanii de educație civică, prin campanii de delimitare, să încercăm să evităm astfel de abordări care nu sunt corecte, mai ales într o perioadă de criză și care pot accentua deviațiile de la o conduită democratică în raport cu standardele Uniunii Europene.